Grazie, mi associo, non solo come italiano, ma anche come Presidente del Parlamento, alla Sua preoccupazione, alla vicinanza a tutte le popolazioni europee colpite in queste settimane dal maltempo. La scorsa settimana è venuto a mancare l'ultimo re di Romania, Michele I, e voglio ricordare il suo ruolo fondamentale nel 1944 per portare il suo paese nel campo alleato, voglio così esprimere la nostra vicinanza al popolo e al parlamento rumeno per la scomparsa di questa figura che rappresenta una parte importante